Señor Presidente, intervengo hoy ante ustedes con el dolor que produce el ver cómo un niño de catorce años pierde la vida por los disparos de la policía nacional bolivariana. Y con la rabia de comprobar cómo un gran pueblo, el venezolano, vive bajo el terror de un Gobierno que no respeta el Estado de Derecho, su propia Constitución y sus obligaciones internacionales. Y lo hago también para pedir que acabemos con la indiferencia. Porque es la indiferencia la que parece que se ha adueñado de este Parlamento y del conjunto de las instituciones europeas frente a lo que está sucediendo en Venezuela. En este país, miles, millones de ciudadanos están viendo secuestrada su libertad por el simple hecho de no compartir la orientación o la forma de actuar de su Gobierno. Cada día oímos que en Venezuela se ha detenido a autoridades, a líderes políticos, a ciudadanos honrados y humildes con peregrinas acusaciones de supuestos intentos de atacar al Gobierno. Sabemos que en Venezuela se persigue, se ataca y se vulnera la dignidad de muchos ciudadanos que no se resignan a bajar la cabeza. Sabemos que en Venezuela no existe libertad de expresión o independencia judicial. Sabemos que miles de estudiantes venezolanos en todo el mundo están malviviendo porque el Gobierno de su país tiene retenido el dinero que necesitan. Y lo que es más grave, sabemos que estudiantes, jóvenes y niños mueren por pedir a quien tiene que garantizarles su seguridad que deje la represión. ¿Qué hacemos mientras tanto nosotros? Nada o muy poco. Mostramos nuestra repulsa a través de resoluciones que luego tienen escasos efectos. Señorías, Venezuela vive una espiral de violencia, muerte y sufrimiento. Por eso reclamo a las instituciones de la Unión Europea una acción decidida para defender los derechos humanos y para asegurar que todos los venezolanos puedan vivir en libertad y en unas condiciones aceptables de vida.